Ja, najlepša hvala. Saj, mislila sem vas povprašati še malo bolj podrobno tudi o tem nasilju doma, ne, s strani staršev, ki tudi narašča, ki je v porastu, ampak ste mi tako izčrpno in poglobljeno odgovorili, da se vam zahvaljujem, pa ne bom zdajle dodatno več, tukaj spraševala. Pa ob kakšni drugi priliki. Hvala.